mówi bardzo wyraźnie, że nasz Parlament, Komisja Europejska albo jedna trzecia rządów może zarzucić jakiemuś państwu odchodzenie od zasad Unii Europejskiej, ale tylko postawić zarzut.

Nie wystarczył kryzys imigracyjny, nie wystarczył kryzys finansowy w strefie euro, nie wystarcza kryzys członkostwa brytyjskiego, bo taki charakter ma referendum w sprawie Brexit u. Trzeba było atakować Węgry, dzisiaj trzeba atakować Polskę.